De doodstraf is iets waar wij als Europa ons al heel erg lang tegen verzetten.

Dat is hier het geval. En dat vlak voor de verkiezingen, waar eigenlijk geen serieuze keuze is, want je kunt alleen maar stemmen op meneer Sisi of een vriend van meneer Sisi.